An diesen Zielen sollen künftig möglichst alle relevanten Politikbereiche und EU Institutionen, so auch die EIB, ausgerichtet werden. Und hier setzen doch grundlegende zu beantwortende Fragen an. Ist es doch schon längst nachgewiesen, dass ein handelsförderndes Agieren nur zwischen entwickelten und weniger entwickelten Ländern funktioniert. Der Ansatz umreißt in diesem Sinne nicht nur Zielmärkte, sondern verweist bereits jetzt auf ein sich klar abzeichnendes zentrales Problem Im globalen Süden generiert, macht der internationale Handel gegenwärtig bereits 50 Prozent dort aus und ist in hohem Maße auf die Berücksichtigung seiner Interessen und Bedürfnisse angewiesen. Berücksichtigt die EU dies in einer zukünftig auf Interessenausgleich ausgerichteten Handelspolitik nicht, wird die EU Wirtschaftsdiplomatie kurzfristig im Südhandel ihren Meister finden. Bereits heute macht er mehr als ein Drittel des Welthandels aus. Es ist also noch einmal Nachdenken gefordert.